Spațiul rural european se confruntă cu numeroase provocări diferențele majore dintre regiuni, zone rurale aflate în declin demografic, venit redus pe cap de locuitor, sectorul serviciilor mai puțin dezvoltat, accesul redus la internetul în bandă largă. Pentru a răspunde acestor provocări, politica de dezvoltare rurală are ca obiective majore creșterea competitivității sectorului agricol și forestier, dezvoltarea zonelor rurale și a mediului și încurajarea diversificării economiei rurale.